Señora presidenta, el coronavirus ha situado a la Unión Europea ante el mayor desafío de nuestras vidas. La pandemia ha provocado daños inimaginables. Miles de familias han perdido a un ser querido. Millones de personas han perdido su empleo. En estas horas graves, la Unión Europea, más que nunca, debe estar al lado de los que más lo necesitan. Ningún enfermo de COVID puede quedar sin atender. La economía y el empleo deben recuperarse. Europa no puede permitirse una generación perdida. Necesitamos la vacuna. Es imprescindible y debe ser accesible para todos. Pero no podemos fiar exclusivamente la salida de la crisis sanitaria, económica y social a la vacuna, porque todo lo perdido y destruido hasta ahora solo se recuperará si tomamos medidas urgentes ya. El Plan de Recuperación es indispensable. Para que sea efectivo y transforme, necesitamos que los Gobiernos nacionales hagan sus deberes. Con un impulso de reformas nacionales ambiciosas, que fomente una economía moderna, resiliente, competitiva, ante el cambio climático y la era digital, que priorice la creación de empleo de calidad, porque es la mejor política social, que refuerce los sistemas nacionales y que garantice, sobre todo, la mejor educación para todos nuestros jóvenes. Debemos conseguir que Europa sea de nuevo un faro de libertad que ilumine un mundo que está volviendo a oscurecerse. Porque el coronavirus también ha acelerado fenómenos que ya estaban produciéndose y que socavaban la fuerza de la Unión y el futuro de los europeos. No podemos dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos y las libertades. Ni un paso atrás en la defensa de la democracia ante la amenaza autoritaria, venga de Bielorrusia, de Venezuela o incluso del interior de nuestras propias sociedades. Ni un paso atrás en la defensa del Estado de Derecho ante esos nacionalismos y populismos retrógrados. Consigamos un Brexit ordenado y recuperemos entre nosotros el espíritu de Schengen. La nueva realidad no debe suponer la renuncia de nuestros valores europeos.